Ich meine, dass wir alle aufnehmen müssen, aber ich weiß, dass wir mehr aufnehmen müssen.

Das sind Dinge, über die wir ganz schnell reden und Entscheidungen treffen müssen, denn die Heimatlosigkeit und Flucht von so vielen Menschen gehört zu den größten Herausforderungen für die Welt in diesem